þetta frumvarp sem hér liggur fyrir er samið í mennta og menningarmálaráðuneyti á grundvelli tillagna nefndar sem þáverandi hæstvirtur menntamálaráðherra skipaði í janúar tvö þúsund og sex og falið var að endurskoða lög um þjóðskjalasafn íslands númer sextíu og sex nítján hundruð áttatíu og fimm annars vegar og lögum um landsbókasafn íslands háskólabókasafn númer sjötíu og eitt nítján hundruð níutíu og fjögur hins vegar nefndin skilaði tillögum sínum að frumvarpi til nýrra laga um landsbókasafn íslands háskólabókasafn í janúar tvö þúsund og átta og frumvarp í samræmi við tillögur nefndarinnar var lagt fyrir alþingi haustið tvö þúsund og átta en hlaut ekki afgreiðslu þetta frumvarp byggir að undirstöðu til á því frumvarpi sem lagt var fram haustið tvö þúsund og átta en hins vegar hefur verið tekið verulegt tillit til þeirra athugasemda sem þá bárust menntamálanefnd alþingis háttvirtur við umfjöllun um málið þannig að ég mun annars vegar greina frá meginatriðum frumvarpsins í stuttu máli og hins vegar þeim breytingum sem hafa verið gerðar á frumvarpinu síðan það var lagt hér fram síðast í fyrsta lagi vil ég nefna að hlutverk safnsins sem háskólabókasafn er skilgreint að nýju nú er því veitt heimild til að veita öðrum háskólum þjónustu en háskóla íslands eftir því sem nánar er kveðið á um í gagnkvæmum þjónustusamningum nauðsynlegt þykir að endurskilgreina hlutverk landsbókasafns íslands háskólabókasafns í samræmi við breytt hlutverk bókasafna á tuttugustu og fyrstu öld en gildandi lög um landsbókasafn íslands háskólabókasafn áttu rætur í sameiningu landsbókasafnsins og bókasafns háskóla íslands tilgangur þeirra var að búa til eitt safn sem mundi þjóna jafnt sem þjóðbókasafn og bókasafn þjóðarháskólans háskóla íslands frá þeim tíma hafa auðvitað orðið talsverðar breytingar á háskólaumhverfinu sem taka þarf mið af í öðru lagi er eitt af meginatriðum frumvarpsins að skilgreina hlutverk safnsins í upplýsingasamfélaginu meðal annars með því annast framkvæmd samninga um aðgang að rafrænum gagnasöfnum og tímaritum sem flestir þekkja á vefsíðunni hvar punktur is í þeim tilgangi að efla aðgang að erlendum gögnum í þágu vísinda og fræða stjórnsýslu og atvinnulífs undanfarin ár hefur safnið séð um þessa framkvæmd samkvæmt sérstöku samkomulagi við mennta og menningarmálaráðuneytið en nú þykir rétt að lögfesta þetta hlutverk í frumvarpinu sem eitt af viðfangsefnum safnsins frá því að núverandi lög tóku gildi hefur þróun í upplýsingatækni haft mikil áhrif á samfélagið og aukið kröfur til þjónustu opinberra aðila meðal annars með tilkomu almenns aðgengis landsmanna að netinu mikilvægt er að löggjöf um safnið taki mið af þessari þróun þannig að hún geti stuðlað að víðtækri þjónustu með nýrri tækni þessi landsaðgangur að rafrænum gagnasöfnum og tímaritum sem finna má á áðurnefndri vefsíðu hvar punktur is veitir landsmönnum nú aðgengi að texta þúsunda erlendra vísindatímarita og fjölda gagnasafna auk greiningarskýrslna og rafbóka og landskerfi bókasafna tengir saman rafrænar skrár flestra bókasafna í landinu á gegnir punktur is en þar er einnig hýst þjóðbókaskrá landsins bæði þessi verkefni eru mikilvægar grunnstoðir undir vísinda og rannsóknarstarfsemi í landinu og hafa víðtæk áhrif á starfsemi safnsins og eins og þeir sem til þekkja vita að rafrænar áskriftir og rafrænn aðgangur að fræðitímaritum eru eitt af undirstöðuatriðum fyrir vísindastarf í landinu

ekki bara landsbókasafns íslands háskólabókasafns heldur allra bókasafna þróast meira í þessa átt í framtíðinni að tryggja aðgang sinna notenda að rafrænum gögnum og enn fremur að upplýsa þessa notendur um hvernig eigi að meðhöndla þessi rafrænu gögn landsbókasafn íslands háskólabókasafn mun tvímælalaust gegna lykilhlutverki í þeirri þróun hér á landi í þriðja lagi er lagt til að stjórnskipulag verkefni og rekstur safnsins verði sveigjanlegri en nú er í gildandi lögum

að ákvæði núgildandi laga verði einfölduð um stjórnskipulag verkefni og rekstur safnsins til að auðvelda stjórnun þess og gera þá í raun kleift að aðlaga hana að nýjum tímum

og ég nefndi hér áðan hefur þetta frumvarp tekið nokkrum breytingum síðan það var lagt fram og ég mun aðeins reifa þær nú í stuttu máli skilgreining á safninu í þessu frumvarpi er svo að safnið sé rannsóknarbókasafn og þekkingarveita fyrir alla landsmenn þar með er rannsóknarhlutverk safnsins undirstrikað en í umsögnum um frumvarpið á sínum tíma voru gerðar sérstakar athugasemdir við þetta þessar áherslur má enn fremur sjá í verkefnum safnsins um tíu fjórar greinar en þar er meðal annars rætt í lið d að ekki aðeins eigi safnið að varðveita handritasöfn og einkaskjalasöfn sem stofnað hefur verið til heldur enn fremur að vinna frekari söfnun og rannsóknum á íslenskum handritum og einkaskjölum og samsvarandi efni á nýrri miðlum mig langar enn fremur að nefna breytingu frá fyrra frumvarpi á lið f í sömu grein fjórðu grein sem er að vinna að rannsóknum og veita aðstoð við rannsóknir á sviði bókfræði bóksögu og bókasafns og upplýsingafræði og veita upplýsingar um íslenska útgáfustarfsemi þetta rannsóknarhlutverk er mikilvægt þetta rímar mjög við þá stefnumótun sem við sjáum almennt á þjóðbókasöfnum um heim allan hvort sem við lítum til breska þjóðbókasafnsins þess danska eða vestur um haf þannig að mér fannst eðlilegt að við mundum skilgreina hlutverk okkar landsbókasafns enn fremur út frá þessu mikilvæga rannsóknarhlutverki bæði á nýmiðlunum en líka á hinu sögulegu miðlum stjórnskipan er lögð hér til að það séu sjö menn í stjórn og þar er lagt til að tveir verði tilnefndir af háskólaráði háskóla íslands og það er til að undirstrika hin nánu tengsl háskóla íslands við þetta safn sem byggir auðvitað á uppistöðu stórri það er bókasafn háskóla íslands var í raun og veru fært undir þetta safn og þar með eru þau tengsl undirrituð enn fremur er einn skipaður af samstarfsnefnd háskólastigsins einn af vísindanefnd vísinda og tækniráðs einn af upplýsingu og einn af starfsfólki landsbókasafns íslands háskólabókasafns einn er skipaður án tilnefningar af ráðherra mig langar líka að nefna að sérstaklega er kveðið á um hæfi landsbókavarðar að hann skuli hafa háskólamenntun og staðgóða þekkingu á starfssviði safnsins öll þessi ákvæði hafa tekið mið af þeim athugasemdum sem komu fram við umfjöllun þingsins og háttvirtur menntamálanefndar hér veturinn tvö þúsund og átta til tvö þúsund og níu ekki er verið að fela safninu ný viðfangsefni í þessu frumvarpi fremur er verið að undirstrika ákveðnar áherslur í starfsemi þess og þróun næstu árin

framlags ríkisins vegna kostnaðar á samningum um þær áskriftir sem um ræðir í þessum aðgangi og framkvæmd slíkra samninga þær fjárveitingar yrðu hluti af fjárveitingum til starfsemi safnsins en ekki sérfjárlagaliður þá er í samræmi við ábyrgð forstöðumanna á rekstri og starfsemi ríkisstofnana kveðið nánar á um hlutverk stjórnar gagnvart ábyrgð landsbókavarðar á rekstri og starfsemi stofnunarinnar en stjórn safnsins verður eftir sem áður mjög mikilvægur tengiliður þess við háskóla íslands eins og ég nefndi hér áðan sem og við háskólasamfélagið allt vísindasamfélagið og samfélag bókasafna fyrir utan að þar er auðvitað gert ráð fyrir fulltrúa starfsmanna líka stjórninni er ætlað að vera landsbókaverði til ráðgjafar og veita honum umsagnir í einstökum málum ég ætla ekki að hafa hér fleiri orð um þetta frumvarp en að þessu mælti vænti ég þess virðulegi forseti að því verði að lokinni þessari umræðu vísað til háttvirtrar menntamálanefndar ég vona að þar geti náðst góð sátt um málið í ljósi þess að það hefur áður verið rætt hér í þinginu og verulegt tillit tekið til þeirra athugasemda sem þá komu fram enda veit ég að lengi hefur verið eftir